Je mi veľmi ľúto, že správu, na ktorej kolegyňa Edit Bauer pracovala viac ako dva roky, prerokoval tento Parlament včera pred polnocou ako posledný bod programu. Pritom ide o smernicu, ktorá rieši každodenné situácie týkajúce sa občanov Únie pracujúcich v inom členskom štáte. Som rada, že sa nakoniec našiel prijateľný kompromis a mohla som túto správu podporiť.